Jestem pewna, że na poparcie zasługuje każde działanie, które zmierza do przekształcenia Turcji w pełnoprawną demokrację pluralistyczną, której głównymi elementami są ochrona praw człowieka i podstawowych wolności. Minione lata pokazały, że starania Turcji o dołączenie do grona państw Unii Europejskiej przynoszą pozytywne efekty. Państwa członkowskie Unii powinny w dalszym ciągu wspierać Turcję w przeprowadzanych przez nią reformach. Należy skupić się szczególnie na najbardziej problematycznych kwestiach, takich jak reforma konstytucyjna, wolność prasy, prawa kobiet oraz ochrona mniejszości narodowych. Zwracam także uwagę na problem implementacji protokołu dodatkowego do protokołu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją.